J'insiste d'abord pour une plus grande participation des parlements nationaux, européens et panafricains à la mise en œuvre de cette stratégie conjointe. Deuxièmement, il faut une meilleure articulation entre la stratégie commune et les accords de Cotonou. Troisièmement, le sommet de Tripoli, consacré à l'investissement, à la croissance économique et à la création d'emplois, doit, pour être un succès, s'attacher d'urgence je l'ai entendu au travers de plusieurs interventions, mais c'est essentiel à améliorer le climat des affaires. La sécurité juridique et judiciaire des investissements privés est l'une des clés du développement économique et social de l'Afrique. Il n'y aura pas d'autre stratégie de développement, Monsieur Hoarau, que l'ouverture au marché. Tout le reste, c'est du caritatif et, malheureusement, jusqu'ici, cela ne fonctionne pas, en tout cas pas suffisamment. Enfin, dernier élément, je voudrais, Monsieur le Commissaire, vous demander de voir s'il ne serait pas utile de débattre rapidement au niveau de la Commission et de faire des propositions pour que nos entreprises actives dans les pays en voie de développement, et notamment dans le secteur des ressources naturelles de ces